Cela ne fait pas une Europe unifiée. Martin Schulz a parlé du congrès de Vienne, on pourrait choisir des exemples un peu partout. Ce qui m'étonne dans ce débat aujourd'hui, c'est que, en fait, les politiques démissionnent et que l'on dise que ce qui va nous sauver, c'est l'intelligence de la Banque centrale. Tout le monde sait que la Banque centrale va continuer à payer. Tout le monde sait que la Banque centrale va créer ses eurobonds à sa manière, seulement avec un problème démocratique fondamental. Qui contrôle la Banque centrale?

J'ai besoin de 200 milliards au printemps. Si je vais sur le marché, cela va être catastrophique, je viens donc chez toi.

Voilà comment cela se passera et non pas avec votre petit fonds à droite et à gauche.

Elle avait déjà des doutes avant les élections en Rhénanie Westphalie pour aider la Grèce. Si on se fie aux doutes de Mme Merkel, on va dans le mur. Alors oublions les doutes de Mme Merkel, je vous en supplie! Si vous faites une analyse des problèmes en Europe, je demande à la Commission de créer un observatoire européen sur l'investissement nécessaire en Europe pour relancer l'économie.

Nous, nous sommes en faveur d'une croissance écologique tout le monde le sait et pour la transformation écologique. Que nous débattions de la qualité de l'investissement, mais que la Commission dise On ne peut pas simplement juger la stabilité, les déficits budgétaires il faut aussi juger la nécessité d'investissements et le dire à toute l'Europe.

Vous allez me dire que c'est ça la convergence économique et qu'ainsi nous pourrons fonctionner en Europe. C'est de la folie!

Il faut que vous le sachiez.

Je voudrais dire une chose sur les changements de traité. Il n'y aura de changement de traité que si vraiment ce Parlement avec les parlements nationaux ce qui s'appelle une convention sont les instruments de ce changement de traité. Si vous voulez faire des changements de traité en catimini, ce Parlement s'y opposera, tout comme les groupes fédéralistes et les groupes européens.